Estland ist Vorreiter der digitalen Revolution, im Handhaben der Situation, dass wir die Bürgerinnen und Bürger in einer ganz anderen Art und Weise mit dem E Government, aber auch mit Internetsicherheit betreuen können. Mich würde interessieren, wie Sie den Europäischen Verteidigungsfonds sehen. Sehen Sie es ähnlich, wie es oft und auch bei Ihnen in Estland bei einer Diskussion der Münchner Sicherheitskonferenz diskutiert wurde, dass wir den Fonds nutzen sollten für mehr digitale Sicherheit, dass wir ein europäisches Netzwerk aufbauen und dort sozusagen die Sicherheitsinfrastruktur in Richtung Digitales verstärken, und nicht auf konventionelle Waffen?